I faktycznie konkurencyjność Europy będzie tkwiła tak naprawdę w innowacyjności i w umiejętnościach i przygotowaniu, wykształceniu młodego pokolenia. Cały system wymaga przekształcenia, w tym oczywiście kluczową rolę odgrywają uniwersytety, które niestety nie są dzisiaj konkurencyjne.

Dlatego tak ważne jest, aby przyszła polityka strukturalna, przyszły program Horyzont 2020mógł prawdziwie modernizować uniwersytety.